um úttekt á gerð göngubrúar yfir ölfusá við selfoss meðflutningsmenn mínir á þessari tillögu eru háttvirtir þingmenn drífa hjartardóttir guðjón hjörleifsson tillagan er svohljóðandi alþingi ályktar að fela samgönguráðherra að láta meta kosti þess að gera göngubrú yfir ölfusá við selfoss og meta kostnað við slíka framkvæmd úttekt á framkvæmdinni og kostnaðarmat liggi fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og sex þessari litlu tillögu fylgir svolítil greinargerð sem ég ætla aðeins að kynna hér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 selfoss og meta kostnað við slíka framkvæmd lagt er til að úttektin og kostnaðarmat liggi fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og sex þegar ölfusá var brúuð upphaflega átján hundruð níutíu og eitt við selfoss sem raunar var þá nefnt ölfusá og lengi fram eftir í daglegu tali var talað um að fara út að ölfusá en síðar kom nafnið selfoss til en þá myndaðist strax byggð sunnan árinnar og þar er meginíbúðabyggð nú auk þess sem aðalatvinnustarfsemin hefur verið sunnan árinnar þó hefur alla tíð verið nokkur íbúðabyggð norðan ölfusár og má ætla að um tvö hundruð íbúar sem tilheyra selfossi búi þar auk íbúa í árbæjarbyggð í ölfusi atvinnurekstur hefur einnig verið norðan árinnar í fjölda ára og hefur sláturfélag suðurlands verið fjölmennasti vinnustaðurinn hin síðari ár hefur atvinnurekstur norðan ölfusár aukist og ætla má að nú séu um tvö hundruð fimmtíu til þrjú hundruð störf í þeim fyrirtækjum sem á því svæði eru þá hefur sveitarfélagið árborg skipulagt stærra svæði norðan ölfusár fyrir atvinnustarfsemi einnig má benda á að hellisskógur sem er eitt aðalútivistarsvæði selfoss er einmitt norðan ölfusár með síaukinni umferð um ölfusárbrú ekki hvað síst þungaflutningum er ljóst að þrengt hefur verið að gangandi umferð á brúnni því miður hafa oftsinnis orðið óhöpp við handrið sem aðskilur gangandi vegfarendur og ökutæki á ölfusárbrú en hingað til hafa ekki orðið slys á fólki en segja má að

nú hefur um alllangt skeið legið fyrir í aðalskipulagi að ný brú yrði byggð yfir ölfusá við laugardæli og þar með yrði þungaflutningum beint norður og austur fyrir selfoss þessi brú er enn ekki komin á samræmda samgönguáætlun en vegna mikillar umferðaraukningar mun þess líklega ekki langt að bíða þar sem ný brú við laugardæli er ekki væntanleg allra næstu ár má ætla að göngubrú yfir ölfusá við selfoss sé brýnt verkefni þar sem umferð gangandi vegfarenda hefur aukist verulega á þessu tímabili

er þörf fyrir þessa göngubrú yfir ölfusá við núverandi brúarstæði það er alveg ljóst jafnframt má geta þess hér í þessum umræðum að oftsinnis er ölfusárbrú í raun einbreið þegar um er að ræða þungaflutninga sem fara í gegnum selfoss þá þarf að loka brúnni og hefur lögregla þar yfirleitt komið til og þá er brúin einbreið svo brýnt er að verði bætt úr þessum samgöngubótum við selfoss að ég legg til hér frú forseti að eftir umræðu verði þessari þingsályktunartillögu vísað til samgöngunefndar